prva stvar, ki mi najbolj pade v oči, je njegov presledek med zobmi. Ful ima bele zobe. ima, temno barvo, temnejšo barvo kože. ima čisto malo bradice, ki je urejena. smeje se, z očmi se sicer ne smeje, zato mi ta nasmeh deluje malo fake. ima kratko pristrižene lase, njegovi lasje in brada so črne barve. Ima tudi temne oči, temne obrvi. ima ful svetle oči, pa tudi ful svetlo polt. srednje rjavi lasje, ki so počesani na levo stran. ima tudi zelo svetle obrvi in čisto malo, brade, ki je pobrita. malo, čisto malo se smeje, na sliki je obraz, ki, je presenečen, mogoče tudi malo, prestrašen. v bistvu ima zelene oči, ima napol odprta usta, kaže zobe. ima urejene rjave lase, ki so lepo počesani. ima z blatom umazane roke, kar je verjetno razlog za njen izraz na obrazu, ugibam, Drži se zelo sključeno in skupaj stisnjeno, kar mi da misliti, mislim, kar mi da občutek, da jo je malo strah. na sliki je obraz moškega, ki izgleda presenečen in gleda v svojo levo stran, kakor da je nekaj zagledal, nad čimer je zdaj presenečen oziroma mu je to pritegnilo pozornost. ima temne oči, in je svetle polti, ima, je malo starejši, ker ima že sive lase in tudi sivo brado. usta ima rahlo priprta. gleda pa, ja, v levo stran. na sliki je obraz moškega, ki izgleda, presenečen in gleda v svojo levo stran. kakor, da je nekaj zagledal, nad čimer je zdaj presenečen oziroma mu je to pritegnilo pozornost. ima temne oči, in je svetle polti. Ima, je malo starejši, ker ima že sive lase in tudi sivo brado. usta ima rahlo priprta. gleda pa, ja, v levo stran. Ima na sliki obraz ženske, ki, gleda pred sabo naprej. fokusira se v neko točno in je nad njo, izgleda, navdušena. ker ima usta priprta v nasmehu, ima odprte, široko odprte oči, njene oči so svetlo rjave barve, ima tudi svetlo rjave lase. nosi malo šminke in malo maskare. obrvi ima urejene, nosi tudi uhane, ki so veliki. ja, je svetle polti. na sliki je obraz ženske, ki ima, svetlejšo polt, je urejena, kakor za neki bolj pomemben dogodek, lase ima počesane in spete nazaj, nosi tudi nakit, uhane, nosi mejkap, ima urejene obrvi, ima maskaro, čisto malo eyelinerja, se mi zdi. smeje se, ve, da se jo slika, ker, gleda točno noter v fotoaparat. Ima svetlo plave oči, ja, in izgleda vesela. na sliki je obraz moškega, ki ima, svetlo rjave lase in svetlo rjave oči, ima temno rjave obrvi, je malo neobrit. gleda direkt v kamero, ima svetlo polt, ima čisto sproščen izraz na obrazu, mogoče se rahlo, rahlo smeje. na sliki je, obraz moškega, ki gleda v, mojo desno stran, v bistvu ne gleda v kamero. desno oko ima večje kakor levo oku. Ima, temno rjave oči, temno rjave skoraj črne lase, ki so na kratko ostriženi. Smeje se, ima tudi smejalne, gube. ima tudi smejalne gube, mislim, okoli oči pa okoli ust. ima nepobrito brado, in ima uhane v ušesih. Na sliki je obraz moškega, ki, ne gleda lepo, malo tudi gleda v bistvu, nojd, lase ima počesane navzgor, in sicer so temnejše barve, njegove oči so plave barve. ima na levi strani zasenčen obraz, desna stran je bolj osvetljena, ima na kratko pristriženo brado, ki je svetlo rjave barve. vidim samo eno stran njegovega obraza, mislim, več kakor drugo stran. ne izgleda zadovoljen, izgleda znerviran. Na sliki je obraz ženske, ki ne gleda v kamero, gleda v, levo stran v bistvu, ima svetlo rjave oči in, blond lase, ki so pobarvani, ker ima rjav narastek. nosi uhane in, ima gor, maskaro in, v bistvu šminko, smeje se, ampak izgleda tako malo, malo mi naduto izgleda. Tako samovšečno. Ima svetlo polt, drugače. ...